Die Diskussion hat gezeigt, dass hier im Haus eine sehr exzellente Kenntnis der Arbeits und Wirkungsweise der Strukturfonds gegeben ist.

Andererseits zeigt die Diskussion auch, was insgesamt klar ist, dass die Strukturfonds ein sehr umfassendes und wirksames Instrument, das umfassendste, das wirksamste Instrument schlechthin in der europäischen Szene ist, um europäische Anliegen und Ziele entsprechend

Daher ist es notwendig und angebracht, sich vor dem Hintergrund der aktuellen Situation die Frage zu stellen Kann ich hier ganz fokussiert nachschärfen? Deswegen hat die Kommission angeboten und es sind zur Stunde schon bis Ende Februar in jenen acht Ländern mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit die Aktionsteams vor Ort mit den Verantwortlichen in den Mitgliedstaaten zu reden, was gegebenenfalls getan werden kann. Wir werden von Seiten der Kommission Anfang März einen ersten mündlichen Bericht über diese Gespräche vorlegen.

was alles im Bereich der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit getan werden kann. Genau diese Vorschläge sollen jetzt maßgeschneidert in den Gesprächen mit den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, um hier die Lösungen zu entwickeln, die in jeder einzelnen Region, in jeder einzelnen Subregion gegebenenfalls möglich sind, um hier eine Verbesserung der Situation zu Wege zu bringen.

Es müssen Initiativen gesetzt werden! Ich hoffe, dass alle so an einem Strang ziehen, wie das heute auch in den Diskussionsbeiträgen durchgeklungen ist.